Nehéz időszakban vette át Ciprus a stafétabotot, és csak részben tudott eleget tenni az elvárásoknak. Kevés előrelépés történt a válságkezelés területén, és sajnálatos, hogy az Unió 7 éves költségvetéséről szóló megállapodást sem sikerült tető alá hozni. A közös energiapolitikával kapcsolatosan azonban jelentős eredményt könyvelhet el a ciprusi elnökség. Az infrastruktúra csomag lezárása valódi mérföldkő az egységes energiapiac létrehozása szempontjából. Ma ugyanis még az a helyzet, hogy megfelelő infrastrukturális összeköttetések hiányában az uniós állampolgárok nem részesülnek az egységes energiapiac nyújtotta előnyökből. Több tagállam a diverzifikációs törekvések ellenére még mindig egyetlen gázforrástól függ. A közép kelet európai piacok likviditása továbbra is alacsony, és a volt állami energiavállalatok gyakran komoly piaci erőfölénnyel rendelkeznek. Ezért kulcsfontosságú, hogy az ellátásbiztonságot és a versenyt növelő beruházások megépüljenek. Az infrastruktúra csomagnak köszönhetően az engedélyeztetési folyamatok felgyorsulhatnak, a rendelkezésre álló pénzügyi források pedig leírhatóvá válnak.

Most a tagállamokon a sor, a következő lépés ugyanis a hatályos uniós szabályozás átültetése a nemzeti jogrendbe, hogy ott kerüljön sor fejlesztésre, ahol arra valóban a legnagyobb szükség van.